Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, face aux menaces terroristes, la sécurité est pour nous tous un impératif catégorique pour plagier le philosophe. Je crois que personne ne s'oppose à cette idée. Pour ma part, j'étais, tout un temps, vent debout contre la mise en œuvre de ces systèmes de scanner, et je dois dire que j'ai beaucoup évolué. J'y étais, au départ, opposée à cause des problèmes de santé, notamment liées à l'exposition aux rayons X, surtout pour les enfants, et, bien sûr, en tant que membre de la commission des libertés pour des raisons de dignité, de respect de la vie privée ou d'atteinte à la vie privée et d'intégrité.

de Grandes apporte un certain nombre de garanties sur ces questions parce qu'il s'oppose à la pratique des rayons X, parce qu'il demande la suppression des images immédiatement après le contrôle, parce que les images seront schématiques et parce que le voyageur pourra choisir de ne pas se soumettre à ce type de contrôles.